Wir sprechen heute über Betrug bei EU Haushaltsmitteln.

Die Kommission sagt Die Zahl der Unregelmäßigkeiten sei gewachsen, weil auch der EU Haushalt gewachsen sei.

Meine Lösung ist etwas einfacher und besser weniger Umverteilung, weniger Unregelmäßigkeiten, weniger Betrug. Deshalb sollten wir den Haushalt der EU kürzen, und zwar auf das, was sinnvollerweise nur von der EU geregelt werden kann z.

gegenseitige Hilfe bei Naturkatastrophen, aber keine dauernde Umverteilung und keine Subventionitis.